Monsieur le Président, Madame la Commissaire, laissez moi vous raconter une histoire. C'est celle d'une Commission européenne qui, poussée par la mobilisation des jeunes pour le climat, prétendit faire de l'urgence écologique sa priorité.

Augmenter les objectifs de réduction des émissions? N'allons pas trop vite! Réviser la politique agricole commune? Trop tard, le projet est déjà bouclé! Arrêter de financer les énergies fossiles? Un autre jour, peut être...

Commission proposa plutôt de soutenir de nouveaux projets gaziers. Pourtant, les études qu'elle avait faites étaient sans appel une baisse de la consommation de gaz naturel était indispensable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais il ne fallait pas déranger les amis des lobbies du gaz. Ce mercredi, notre Parlement peut mettre un terme à cette triste fable. En votant notre objection, vous refuserez de financer des projets anti écologiques et mettrez un coup d'arrêt au double discours de la Commission.